V dokončnem konceptu moram reči, da je mogoče še v preuranjeno govoriti. Sam osebno, se nagibam k temu, kar je poznano kot mednarodni koncept za tovrstne sklade, ne, in praviloma, to sem že odgovoril, so ti portfeljski. Poznamo, kakšen je priliv iz sklada v blagajno, saj ta ta del poznamo. Kakšen pa bo pričakovani, pa jaz mislim, da je predvsem odvisno od sestave, končne sestave, ki jo bomo dosegli v tem delu? Naša usmeritev je seveda pri tem usklajevanju, da se bomo trudili, da bo ta koncept sklada portfeljski.